Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dnes vedeme diskuzi o dalších případech uvolňování peněz Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

Podle mého názoru se však jedná o opatření, které je chybné, a Evropská unie by v něm neměla pokračovat. Rád bych k tomuto postoji uvedl dva argumenty. Zaprvé jedná se o opatření nespravedlivé. Globalizace nebo spíše konkurenční tlak se týká téměř všech zaměstnanců a také zaměstnavatelů, drobných živnostníků v Evropské unii. Každý den v důsledku toho v Evropě zanikají nebo naopak také vznikají mnohá pracovní místa. Podpora při ztrátě pracovních míst je ale v Evropské unii poskytována z evropské úrovně pouze u velkých podniků, kde je ztráta pracovních míst dostatečně velká. Lidé propouštění z malých firem se k takové formě podpory nemohou dostat, a proto se jedná o opatření selektivní a v konečném důsledku nespravedlivé. Zadruhé se jedná o problematiku, která se dle mého přesvědčení má řešit na národní úrovni, protože tam jsou dostatečné zdroje a také informace a politiky.